Ich weiß nicht, ob Sie jetzt eine ernsthafte Antwort auf Ihre Frage erwarten. Es war mir klar, dass ein Vertreter der französischen Rechten keine Chance auslassen würde, um die russische Führung in Moskau zu verteidigen. Ich will Ihnen eines deutlich machen, und das hat der Bericht, den wir im März beschlossen haben, klar zum Ausdruck gebracht Es gibt massive russische Versuche, unsere europäische Einheit zu untergraben. Und es ist kein Zufall, dass ausgerechnet Russen Parteien wie die Ihre aktiv unterstützen.